samkomulag er um fyrirkomulag umræðunnar sem verður bæði í dag og á morgun föstudag í dag verður almenn umræða um fjárlagafrumvarpið í framhaldi af framsögu fjármála og efnahagsráðherra og á morgun föstudag munu umræður fara fram um málaflokka einstakra ráðherra fjármála og efnahagsráðherra hefur allt að þrjátíu mínútur til framsögu nú í upphafi og talsmenn allra þingflokka hafa fimmtán mínútur hver aðrir þingmenn úr fjárlaganefnd hafa tíu mínútur hver og allir aðrir þingmenn hafa fimm mínútur hver við ræðum ráðherra og talsmanna geta aðeins ráðherra og talsmenn veitt andsvör við ræðum annarra þingmanna úr fjárlaganefnd má veita andsvör við ræðum annarra þingmanna það er fimm mínútna ræðunum má ekki veita andsvör á morgun munu fagráðherrar taka þátt í umræðunni og í lok hennar mun fjármála og efnahagsráðherra taka til máls nánara fyrirkomulag umræðunnar á morgun verður tilkynnt við upphaf umræðunnar